Acestea au consecințe semnificative asupra bunăstării unei națiuni, având capacitatea de a agrava în mod considerabil situația financiară a unui stat. În prezent, unele state membre ale Uniunii Europene au intrat într un cerc vicios ele se confruntă cu dificultăți în rambursarea datoriilor, ca urmare a aprecierilor formulate de agenții de rating, confirmând, în același timp, pronosticul acestora. Agențiile nu ezită să elaboreze recomandări cu caracter politic, exercitând presiuni asupra deciziilor de stat. Aceste instituții, caracterizate prin lipsă de transparență și conflict de interese, au publicat adesea aprecieri eronate. Până în 2007, ele au evaluat activele toxice deținute de băncile SUA ca fiind lipsite de risc, iar, la scurt timp, criza financiară globală a fost cauzată de aceste tipuri de active. În acest context, doresc să salut prezentul acord privind agențiile de rating de credit, care va stabili reguli clare în domeniu, eliberând statele membre de dependența față de aceste instituții. Calendarul fix pentru ratingul de țară nu va mai permite publicarea unor evaluări la scurt timp, înaintea unor evenimente politice importante, cu scopul de a le influența. De asemenea, agențiile nu vor mai putea difuza recomandări referitoare la politicile publice. Evaluarea Comisiei privind posibilitatea înființării unei agenții de rating publice europene va fi, la rândul său, binevenită.